Ca vicepreședintă a Comisiei pentru petiții, am ajuns la concluzia că depunerea de petiții poate fi cea mai bună metodă pentru aducerea în dezbaterea publică a problemelor cu care se confruntă simplii cetățeni vizavi de nedreptățile făcute de către autorități. În anul 2011, majoritatea petițiilor depuse au vizat chestiuni de drepturi fundamentale. Un lucru cu care nu sunt de acord și sper că, pe viitor, se va remedia este faptul că prea multe petiții conțin subiecte politice care, oricum, țin de competența națională și nu comunitară și care ar trebui să nu fie declarate admisibile din start. Câteva exemple ar fi subiecte ca libertatea presei, exploatarea pe bază de cianură de la Roșia Montană, câinii comunitari și, mai nou, exploatarea gazelor de șist. Îmi doresc ca, pe viitor, admisibilitatea unor astfel de petiții să fie mai temeinic analizată, să se discearnă mai clar când subiecte politice pe ordinea de zi dintr un stat membru sunt aduse în Comisia pentru petiții. Așa cum s a încercat și politizarea vizitei Comisiei PETI în România, la fel se întâmplă și cu majoritatea vizitelor de documentare în celelalte state membre. Ca membri ai Parlamentului, fiecare aparținem unui partid politic, însă ar trebui să folosim această comisie doar în interesul cetățenilor și nu pentru a servi intereselor de partid, pentru a ataca sau a apăra guvernul aflat la putere într un stat membru.